Madame la Présidente, chers collègues, il y a un an, vous adoptiez à la quasi unanimité le plan Juncker, présenté comme le plus important plan de sauvetage de l'histoire, censé relancer l'investissement public et la croissance économique en Europe. Admettez quand même qu'un an après, votre plan de sauvetage s'est transformé en plan d'enfumage en un mot, c'est l'échec total. Échec, car le fonds européen pour les investissements stratégiques, doté d'un budget de 21 milliards d'euros, n'est pas parvenu à drainer suffisamment de capitaux privés, la rentabilité des investissements publics étant par définition plus faible. Échec, car les investissements financés au titre de ce fonds européen se sont concentrés sur des projets de grande envergure dans les centres villes, négligeant au passage de nombreux projets locaux, avec comme conséquence un accroissement des disparités régionales. Échec, enfin, car les chiffres parlent d'eux mêmes une croissance économique au point mort, un taux de chômage des jeunes historiquement élevé et une pauvreté qui s'installe partout en Europe. En réalité, le plan Juncker vise à créer une dépendance aux fonds européens tout en imposant une diète budgétaire aux États membres, et cela dans l'unique but de fédérer nos peuples autour de votre projet funeste, destructeur des identités nationales. Mais les peuples européens ne sont pas dupes, ils se réveillent en ce moment, j'en veux pour preuve les résultats du FPÖ en Autriche ou encore les sondages du Royaume Uni, où le camp du Brexit est annoncé vainqueur.